senz'altro parte, però è vero che la storia ci insegna anche che se li acceleriamo troppo questi processi, rischiamo di avere l'effetto opposto, l'effetto inverso. Noi stiamo vivendo in questa epoca una crisi all'interno dell'Unione europea, dove molte cose non funzionano e dove dobbiamo stare attenti quando parliamo ad altri paesi che ancora non hanno completato delle riforme e ancora hanno dei problemi seri. Abbiamo problemi tra Belgrado e Pristina, abbiamo problemi tra un paese membro dell'Unione europea, la Grecia, e il riconoscimento della Macedonia, o FYROM come preferite chiamarla voi.